Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Es ist schon bemerkenswert Ich glaube, es gibt keinen Regierungschef in der EU, der nicht möchte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU insgesamt mobiler werden. Wir betonen, wo immer es geht, dass es am europäischen Arbeitsmarkt am Mobilitätswillen mangelt. Wenn wir mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen, dann müssen wir sie auch endlich dazu befähigen, mobil zu sein. Das geht nur durch Bildung und Ausbildung, und es geht nur durch automatische Anerkennung von Lernzeiten im EU Ausland. Die Realität sieht aber anders aus Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die einen längerfristigen Lernaufenthalt im Ausland absolvieren, verlieren in ihrem Heimatland ein Schuljahr. 1997, also vor fast einem Vierteljahrhundert, wurde die Lissabon Konvention verabschiedet. Grundsätzlich soll nach dieser Konvention eine im Vertragsstaat erteilte Hochschulzugangsberechtigung in allen Vertragsstaaten anerkannt werden, genauso Studienabschlüsse und Studienzeiten, und zwar unproblematisch. Die Nichteinhaltung dieses Grundsatzes ist jedoch Realität Anerkennungsverfahren ziehen sich Monate hin, Verwaltungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, selbst teilweise zwischen den Regionen innerhalb eines Mitgliedstaats, sind nicht aufeinander abgestimmt. Trotz europäischer Orientierungsrahmen unterscheiden sich vor Ort angewendete Bemessungsgrundlagen erheblich. Karriereplanung auf Grundlage des im Ausland erworbenen Bildungsabschlusses ist daher nach wie vor nahezu unmöglich. Die Betroffenen fühlen sich gegängelt und der Willkür ausgesetzt. Seit 25 Jahren ist es uns im Europäischen Hochschulraum und erst recht im zu schaffenden Bildungsraum nicht gelungen, solche Hürden so abzubauen, dass es vor allem für Auszubildende attraktiv genug erscheint, Lernzeiten im Ausland zu absolvieren. Am besten geht es dabei noch unseren Studierenden, aber jeder von uns dürfte in seinem näheren Umfeld eine in Studium oder Ausbildung befindliche Person kennen, die sich mit jeweils unsinnig erscheinenden, langwierigen Verfahren herumschlägt Das sorgt für viel Frustration. Arbeitnehmerfreizügigkeit bleibt so ein Recht, das faktisch nur auf dem Papier existiert. Oder machen Sie die Gegenprobe Ist Ihnen in letzter Zeit irgendein junger Europäer begegnet, der gesagt hat Ich habe eine Ausbildungszeit im Ausland verbracht, meine Anerkennung verlief völlig problemlos, in zwei Wochen war alles erledigt, super!?

Genau das, was seit 25 Jahren eigentlich Wirklichkeit sein sollte, klingt heute in unseren Ohren wie ein Witz. Das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Skandal! Nun versucht die Kommission dankenswerterweise, einen Vorschlag zur Förderung von Anerkennungsautomatismen auf den Weg zu bringen. Noch im November erklärten auf dem Göteborg Summit alle Mitgliedstaaten, dass der Europäische Bildungsraum ein Riesenfortschritt sei und vor allen Dingen enorm wichtig. Sobald es dann aber um die konkrete Umsetzung der Idee geht, gewinnen leider wieder die Oberbedenkenträger Ein Automatismus sei mit der Subsidiarität nicht vereinbar. Warum eigentlich nicht? Denn wenn es ganz in der Hand der Mitgliedstaaten liegt, binnen sieben Jahren einen solchen Automatismus zu gestalten, weiß ich nicht, wo da eine Verletzung der Subsidiarität vorliegen soll.

Das steht aber an keiner Stelle des Vorschlags. Wer lesen kann, ist hier klar im Vorteil. Es kann doch wirklich nicht zu viel verlangt sein, sich innerhalb der kommenden sieben Jahre auf eine automatische Anerkennung von Lernzeiten zu verständigen, die separate Anerkennungsverfahren überflüssig macht, zumal sich alle EU Mitgliedstaaten zur Lissabon Konvention verpflichtet haben, und das seit nunmehr fast 20 Jahren. Ich habe den Eindruck, der Weckruf, den die Kommission mit dem Göteborg Summit gestartet hat, war noch zu leise, um in dieser Deutlichkeit in den Mitgliedstaaten gehört und vor allen Dingen verstanden zu werden. Dass das Ziel des Europäischen Bildungsraumes bis 2025 nicht nur schön klingt, sondern mit Blick auf Fachkräftemangel, auf Defizite bei Sprachkenntnissen, Defizite im mathematisch naturwissenschaftlichen Bereich, Defizite bei Digitalkompetenzen sowie mit Blick auf die steigende Nachfrage nach mobileren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein immer dringender zu lösendes Problem darstellt, ist meines Erachtens von den Mitgliedstaaten nur völlig unzureichend

Anders lässt sich nicht erklären, warum sich einige so sehr gegen Automatismen in der gegenseitigen Anerkennung wehren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Ideen zur Verwirklichung eines Europäischen Bildungsraumes bis 2025 sehr viel mehr Engagement entgegenbringen müssen. Es ist letztlich eine Frage von Gerechtigkeit und Wertschätzung eben nicht nur gegenüber Studierenden, deren Mobilität durch den Europäischen Hochschulraum schon weit entwickelt ist. Diesen Vorteil müssen wir politisch sehr viel besser auch Auszubildenden und Schulabgängern anbieten.